Hvala lepa za, besedo, gospod, podpredsednik. Spoštovani zbor! V okviru gradnje in modernizacije četrte razvojne osi ministrico, magistrico Alenko Bratušek sprašujem: Prvič. Kako sta Ministrstvo za infrastrukturo in Direkcija za infrastrukturo pripravljena na gradnjo galerije v soteski Zala med Idrijo in Godovičem ter prilagojen prometni režim, tega predela Slovenija v času popolne zapore te ceste? Drugič. Kako kaže modernizaciji in novogradnji ceste in kolesarske povezave med Idrijo in Podratejo? Tretjič. Katera varianta je izbrana za novogradnjo ceste povezave med Cerknim in Gorenjo vasjo, ki se v prostor umešča že od leta dva tisoč šest? Četrtič. Kdaj se bo začela obnova obstoječe ceste med Sovodnjem in Trebijo? Ter petič. Katera dela planirate za posodobitev ceste v Baški grapi ter kako napredujejo dela na obsežnem plazu pri Grahovem ob Bači? Glede na to, da je ministrica za infrastrukturo, magistrica Alenka Bratušek, danes odsotna in da se bo naslednja seja naslednja redna seja Državnega zbora pričela šele triindvajsetega septembra, zahtevam, da mi v skladu z dvestosedeminštiridesetim členom poslovnika v tridesetih dneh odgovori v pisni obliki. Že v naprej najlepša hvala za odgovor. Hvala lepa.